tvö sem ég hér flyt ásamt þeim háttvirtum gíslasyni þetta lýtur fyrst og fremst að stöðu sparisjóðanna í landinu þetta frumvarp var áður flutt á síðasta löggjafarþingi en fékk þá ekki afgreiðslu og því var það flutt hér og lagt fram í haust breyting á lögum um fjármálafyrirtæki sem lúta að sparisjóðunum ég renni fyrst herra forseti yfir þær greinar sem eru hér aðalefni frumvarpsins fyrstu grein hljóðar svo við fyrstu málsgrein tólftu greinar laganna bætist nýr málsliður er orðast svo heitið sparisjóður er þó óheimilt að nota með öðrum orðum eða skammstöfunum í firmaheiti þar einmitt kristallast meginmarkmið þessa máls það er það að þeir sparisjóðir sem starfa samkvæmt hugsjónum og gildum sparisjóðanna fái einir að kalla sig sparisjóði önnur fjármálafyrirtæki þó svo að þau hafi einhvern tíma haft sparisjóðsheitið í sínu nafni en hafa breyst í hlutafélagsbanka eða annað form og vikið þar með frá þeim hugsjónagrunni sem sparisjóðirnir byggja á fái þá ekki að kalla sig sparisjóði heldur kalli þeir sig banka þess vegna er lagt til að þarna er heimilt að nota með öðrum orðum eða skammstöfun í firmaheiti það skal fá að standa sjálfstætt annarrar greinar þessa frumvarps sem ég flyt er breyting við sjötugasta og þriðju grein laganna sem lýtur að því að hún hefur heimilað að sparisjóði geti verið breytt í hlutafélag og eins og þessi málsgrein í lögunum með leyfi forseti sparisjóði sem breytt er í hlutafélag samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er auk orðsins orðsins sparisjóður skylt að hafa orðið hlutafélag í heiti sínu eða skammstöfunina h f þá legg ég til hér og við hér flutningsmenn þessa frumvarps að þessi málsgrein hljóði svo sparisjóði sem breytt er í hlutafélag samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er óheimilt að nota orðið sparisjóður í heiti sínu það er að segja eins og liggur í orðanna hljóðan að þeir sparisjóðir sem hafa breytt sér í hlutafélög eða breytt um það form og vikið frá hugsjónum sparisjóðanna í annað form fyrir sína peningastofnun fjármálastofnun að þeir þá eðli málsins samkvæmt skipti um nafn þetta er mál sem er hér á dagskrá og gæti verið forgangsmál ekki síst í sambandi við siðvæðingu fjármálakerfisins herra forseti hins vegar er háttvirtur þingmaður kjartan ólafsson ég held að hann sé jafnvel bara hlynntur því að fjármálakerfið sé siðvætt herra forseti þessu fylgir síðan greinargerð forseti sem auk þess legg ég til í þriðju grein þessara laga að að felld yrði brott fyrstu málsgrein hundrað og tíundu grein laganna fái ekki heldur að bera orðið og hugtakið sparisjóð í nafni sínu heldur velji þeir sér annað nafn sem lýtur að því rekstrarformi og því eignarformi sem því hefur verið breytt á ég mun gera örstutta grein fyrir þessu herra forseti í þessari greinargerð í frumvarpi þessu er lagt til að starfsemi þeirra sparisjóða sem áfram vilja bera nafn sparisjóða verði færð aftur til upphaflegs markmiðs við stofnun þeirra markmiðið var að stofnfjárhafar hefðu hvorki fjárhagslegan né persónulegan ávinning af stofnun sjóðanna heldur væri stuðningur þeirra persónulegur og endurspeglast það markmið í ábyrgð þeirra á skuldbindingum sjóðanna sem takmarkast við stofnfjárhlut enn fremur er lagt til að heitið sparisjóður verði lögverndað það er að einungis verði heimilt að nota heitið sparisjóður ef um raunverulegan sparisjóð er að ræða en ekki ef sparisjóðnum er breytt í hlutafélag eða hann rekinn sem fjármálastofnun eða banki hugtakið sparisjóður er órjúfanlega tengt starfsgrunni og hugsjónum sem réðu við stofnun þeirra það er því verið að beita blekkingum ef fjármálastofnun er leyft að bera heitið sparisjóður í nafni sínu þótt hún hafi horfið frá flestum grunnþáttum sem samfélagið leggur í hugtakið sparisjóður samkvæmt frumvarpinu verður því óheimilt að nota

að staðbundnir sparisjóðir sem leggja kapp á að þjónusta einstaklinga og fyrirtæki í heimasveit sinni telja sig enn geta veitt þá þjónustu við þær aðstæður sem nú eru meðan óvíst er um stærri sparisjóði og hlutafjárvædda sem tóku þátt í kapphlaupi og útrás bankanna sparisjóðir eru að grunni til félagslegar stofnanir og meginhluti eiginfjár þeirra er í sjálfseign en í reynd í eigu almennings þess nærsamfélags sem viðkomandi sparisjóður þjónar sparisjóðirnir voru stofnaðir á grunni hugsjóna félagshyggju og samvinnu til að byggja upp atvinnu og menningarlíf á heimasvæði sínu litið var á stofnfjárhafa sem ábyrgðarmenn og markmiðið var ekki að hámarka arðgreiðslur heldur þjóna samfélaginu hlutverk sparisjóðs er að veita almenna fjármálaþjónustu á grundvelli hugsjóna um eflingu og uppbyggingu atvinnulífs og menningarstarfs á heimasvæðum á þessum grunni hafa sparisjóðirnir gegnt lykilhlutverki í fjármálaþjónustu við einstaklinga og minni fyrirtæki einkum á landsbyggðinni stofnfjárhafar sem lögum samkvæmt þurfa að standa að hverjum sparisjóði eru engan veginn eigendur sjóðanna heldur trúnaðarmenn samfélagsins á starfssvæði sjóðanna hlutverk stofnfjárhafanna er því að tryggja að sjóðurinn starfi á þessum hugsjónagrunni en ekki að hámarka eigin persónulegar arðgreiðslur í framantöldu felst ímynd og gildi heitisins sparisjóður hins vegar ber hlutafélagsbanki engar slíkar samfélagsskyldur heldur er meginmarkmið hans að hámarka ábata verið að kasta rýrð á hlutafeálgsbankana sem slíka þeir starfa á sínum forsendum og gera það fyrir opnum tjöldum og sömuleiðis eiga sparisjóðirnir líka að fá vernd til þess að starfa á sínum forsendum án þess að þeir séu yfirteknir eða þeir beittir bolabörðgum til þess að breyta og komast yfir eigur þeirra og breyta þannig formi þeirra það er alveg rétt að allmiklar breytingar hafa orðið á rekstri sparisjóða hérlendis en aðdragandi þeirra hefur birst á undanförnum í fréttum um viðskipti með stofnbréf og sameiningu eða yfirtöku ákveðinna sjóða í rauninni má segja að á undanförnum árum hafi átt sér stað býsna hljóð einkavæðing á eigum sparisjóðanna og hafa þeir átt í vök að verjast gegn aðilum sem hafa reynt og tekist í mörgum tilfellum að brjótast inn í þá og komast yfir eigið fé þeirra og viðskiptavild yfirtaka þá og leggja þar með hald á eigur samfélagsins bæði löggjafinn og eftirlitsstofnanir virðast meðvitað eða ómeðvitað hafa brugðist þeim skyldum sínum að standa vörð um hugsjónir sparisjóðanna og hagsmuni almennings og einstakra samfélaga sem hlut eiga að máli sú spurning hlýtur að verða áleitin hverjum þeim sem virðir hugsjónir sparisjóðanna eða ber rétt samfélagsins fyrir brjósti til dæmis hvernig það mætti gerast á sínum tíma þegar hlutur almennings í spron hafði lækkað hlutfallslega á örfáum árum úr tæpum níutíu prósent í fimmtán prósent sem var hér nokkru fyrir hrunið þegar var verið að ræða um sölu á spron til kaupþings á sínum tíma þeir sem hafa sótt hvað harðast eftir að komast yfir samfélagseigur sparisjóðanna eða breyta þeim í hlutafélag

þegar sparisjóði er breytt í hlutafélag er hann ekki lengur sparisjóður heldur einkavæddur banki á markaði sem betur fer eru enn til sparisjóðir sem eru reknir á grundvelli þeirrar hugsunar sem lagt var upp með við stofnun þeirra og einbeita sér að því að þjóna fólki í sínu heimahéraði hafa þessir sjóðir hvorki tekið þátt í útrás bankanna sem hefur nú knésett þá hvern af öðrum né heldur í hlutabréfabraski og erlendri fjármögnun mikilvægt er því að slá skjaldborg um þessa sparisjóði og þá grundvallarhugsun sem býr að baki starfsemi þeirra frumvarp þetta er fyrsta skrefið í þá átt en þó verður einnig að tryggja sparisjóðunum rekstrargrundvöll og starfsskilyrði með því að binda í lög að viðskipti með stofnbréf verði ekki leyfð á yfirverði sem og að setja ákvæði sem tryggja að hluti stjórnarmanna sé ávallt frá almenningi og heimasamfélagi sparisjóðsins og styrkja með því yfirtökuvarnir þá þarf með samkeppnislögum að vera hægt að heimila nauðsynlegt samstarf milli sparisjóðanna þannig að hagsmunir hinna minni sjóða og hæfilegt sjálfstæði þeirra sé tryggt hinn félagslegi grunnur sparisjóðanna verður að vera tryggður við núverandi áform um endurskipulagningu fjármálakerfisins en við þá endurskipulagningu gegna sparisjóðirnir lykilhlutverki enda starf þeirra alfarið á hinum forna félagslega grunni sem byggt var á við stofnun þeirra það má segja að með setningu laga um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö átti að treysta yfirtökuvarnir sparisjóðanna meðal annars með því að kveða á um það við hvaða aðstæður sparisjóðsstjórn skuli heimil framsal á virkum eignarhlut að tengdir stofnfjáreigendur geti ekki farið með yfir fimm prósent heildaratkvæðamagns í sparisjóði og að sparisjóður verði að breyta rekstrarformi sínu í hlutafélag áður en til samruna við aðrar tegundir fjármálafyrirtækja kemur það markmið laganna að treysta yfirtökuvarnir sjóðanna virðist ekki hafa náðst fjölmargir sparisjóðir hafa verið hlutafélagavæddir undanfarið þótt enn séu til örfáir sparisjóðir sem eru reknir á grundvelli þeirrar hugsunar sem lagt var upp með við stofnun þeirra sem dæmi má nefna sparisjóði hólmavíkur sparisjóð suður árum og reyndar á vafasömum viðskiptum með stofnfé sitt sameinast í tvær eða fleiri einingar má þar nefna byr sem nú hefur nú hlutafélagavæðst og einnig hafa aðrir sparisjóðir sóst eftir því þó að það hafi komið núna stopp í þetta ferli nú í tengslum við bankahrunið er engu að síður ljóst að ýmsir sjóðir voru komnir á ferð með að undirbúa þetta og búnir að breyta sinni umgjörð til að undirbúa sig undir hlutafélagavæðingu hér er ekki eins og ég segi verið að gagnrýna ef sparisjóðir á lögformlegan hátt ákveða að gera það og það er gert með lögum og án þess að gengið sé á rétt almennings sem á þarna þó mestra hagsmuna að gæta en þegar viðkomandi hefur breytt sér og breyst í hlutafélagsbanka er eðlilegt að hann skipti um nafn og heiti ekki lengur hinu félagslega nafni sparisjóður það er það sem er fryst og fremst hér verið að leggja áherslu á við leggjum áherslu á að sparisjóðirnir eiga að gegna áfram lykilhlutverki í fjármálaþjónustu hér á landi

því er að okkar mati sem stöndum að þessu frumvarpi nauðsynlegt að leggja þetta frumvarp fram í athugasemdum við einstakar greinar hef ég rakið hér herra forseti það sem er ítrekað lögð áhersla á að heitið sparisjóður verði lögverndað það er að óheimilt verði að nota það með öðrum orðum eða skammstöfunum í firmaheiti hugtakið sparisjóður er órjúfanlega bundið við þær hugsjónir og starfsgrundvöll sem réðu við stofnun þeirra þessi breyting tengist því að með frumvarpinu er lagt til að ekki verði lengur hægt að breyta sparisjóði í hlutafélag og halda sparisjóðsheitinu heldur verði að nefna hann banka eða fjármálastofnun í samræmi við þá breytingu sem gerð hefur verið á sjóðnum ef sparisjóði er breytt í hlutafélag er hann ekki lengur sparisjóður heldur er hann einkavæddur banki á markaði enda byggist starfsemi hlutafélaga og banka á allt öðrum sjónarmiðum en sparisjóður gerir þannig verði til dæmis ekki lengur unnt að nota heitið sparisjóðabanki eða sparisjóður h f í heiti sparisjóðanna það má svo sem fara ýmsum orðum um það sem hefur gerst á fjármálamarkaðnum nú á síðustu mánuðum þar sem hlutafélagabankarnir hafa hrunið náði þar tökum því miður er staðreynd að sama græðgin var líka að læsa sig inn í ýmsa sparisjóði landsins og þeir nú við þær aðstæður sem núna eru uppi ríða ekki feitum gæti frá þeim gjörningi eftir standa samt sparisjóðirnir í miklum vanda sem lentu í þessu sama ferli í þessu sama braski og hlutafélagabankarnir sem nú eru komnir í hendur ríkisins og hafa gefist upp enn eru til samt sparisjóðir eins og ég hef rakið hér áðan sem starfa samkvæmt hugsjónagrunni sparisjóðanna og standa og nú við endurskipulagningu á fjármálakerfi landsins á stöðu sparisjóðanna í landinu tel ég einmitt mjög mikilvægt að við einnig gefum sparisjóðunum rými í þeirri endurskipulagningu sparisjóðum sem byggja á þessari hugsjón félagshyggju og samvinnu sem sparisjóðirnir voru byggðir á á nánum tengslum og þjónustu við sitt nærumhverfi en þá verða þeir líka að eiga og njóta þess að fá að heita sparisjóðir og aðrir séu ekki að ganga inn á það heiti herra forseti þetta ætti svo sem að vera mjög ljóst hvað hér er um að tefla ég þykist vita að nú sé einmitt og hefur komið fram bæði hér á alþingi í svörum við fyrirspurn sem ég lagði hér fram fyrir nokkru síðan um stöðu sparisjóðanna núna og fékk skriflegt svar við þeirri fyrirspurn á þingskjali fimm hundruð og fimm þar sem kemur fram að það eru starfshópar að störfum núna til þess ekki aðeins að vita hvernig megi koma til móts við þá sparisjóði sem núna eru komnir í mikil vandræði heldur megi líka þá standa vörð um þá hagsmuni sem þar eru í húfi samkvæmt neyðarlögunum frá því í haust var einmitt samþykkt að ríkissjóður gæti komið með allt að tuttugu prósent að mig minnir inn í eigið fé sparisjóðanna og átt þannig þá hlutdeild að því einnig hefur í þessum viðræðum verið að kanna með hvaða hætti sparisjóðirnir gætu átt með sér innra samstarf og rýmkað þannig á þeim samkeppnislögum sem gilda um þá þannig að þeir gætu þannig stutt hverjir aðra og átt samstarf en geti jafnframt starfað sem sjálfstæðar einingar vítt og breitt um landið eins og þeir hafa margir hverjir verið að gera ég vil þess vegna að þetta frumvarp fari inn í þá umræðu og þá endurskoðun sem verið er að gera á stöðu og hlut sparisjóðanna og ítreka þá afstöðu að það var ekki síst hugsjónagrunnurinn undan hlutafélagabönkunum sem brast græðgin tók yfir sparisjóðirnir í grunnhugsun sinni þeir sem fengu að sleppa og sluppu við þessa græðgisvæðingu sem kom héldu sig fast við sína félagshyggju héldu sig fast við að það var ekki meginmarkmiðið að skaffa arð til eigenda stofnbréfanna heldur til þess að standa sterkan vörð um sjóð sinn og þjónustu við nærumhverfið það er þessi hugsjón sem við þurfum aftur að hefja til vegs á öllum sviðum og ekki síst sparisjóðirnir og hugsjónir þeirra gegna þar lykilhlutverki og við þurfum ekki aðeins að vernda þá heldur líka að styrkja þá til að þeirra hlutur geti orðið sem mestur í þeirri endurreisn sem við stöndum frammi fyrir á fjármálakerfi landsmanna og látum sparisjóði sem eru raunverulega sparisjóðir fá að heita sparisjóð en aðrir geta þá heitið eitthvað annað